Poštovani predsjedavajući, promjenom političke karte na Zapadu slobodna globalna trgovina izgubila je dio podrške. I u Americi i u Europi jačaju pozivi za protekcionističkim mjerama.

Možemo se slobodno podsjetiti kako su CETA i TTIP primljeni diljem kontinenta i kako je lijevi spektar u ovome domu na njih reagirao. I Europa snosi svoj dio odgovornosti za sužavanje prostora slobode u globalnoj trgovini, ali moram priznati da se stanje mijenja nabolje, makar i samo zbog otpora Trumpu. U tom se smislu on pokazuje jako korisnim. WTO se mora prilagoditi novonastalim okolnostima, ali i novim trendovima na svjetskom tržištu.